Povej mi, kako pripravim najboljšo lazanjo. Povej mi, koliko čebule rabim, da jo naredim. Povej mi, katero meso je najboljše za lazanjo. Povej mi, kako pravilno spražim čebulo. Povej mi, koliko gramov mesa dam v lazanjo. povej mi, ali uporabim še katero zelenjavo, ki jo lahko dodam. Povej mi, kako dolgo se kuhajo, testenine za lazanjo. Povej mi, ali testenine skuham ali jih dam surove v lazanjo. Povej mi, kateri sir uporabim za lazanjo. Ali v, v bešamel dodam smetano ali je bolje brez? Kako je lazanjo najboljše pripravljati? Ali si lahko meso pripravim že en dan vnaprej? Koliko časa lazanjo pečem? Kako dolgo pražim meso? Povej mi, kako lazanjo pravilno sestavim. Povej mi, kateri pekač za lazanjo lahko uporabim, da se bo najlepše spekla. Povej mi, kako dolgo pražim meso. Povej mi, koliko korenčka dodam. povej mi, na koliko nastavim temperaturo pečice. Povej mi, koliko vode dolijem. Povej mi, za koliko oseb je lazanja v pekaču dvajset krat štirideset centimetrov. Pokaži mi recept za vegetarijansko lazanjo. Pokaži mi sestavine za lazanjo za dvanajst oseb. Koliko časa pečem, lazanjo, ki je zelenjavna? Katero vrsto zelenjave lahko dodam v lazanjo, ki je zelenjavna? Kaj vse lahko še dodam zraven zelenjave? Ukaži mi, na koliko, temperature nastavim pečico. Opomni me, ko bo pečica na dovolj visoki temperaturi, da lazanjo lahko dam peči. Pokaži mi, kako pravilno pripravim zelenjavno lazanjo. Pokaži mi, kako pripravim vegansko lazanjo. Katere testenine lahko uporabim za vegansko, lazanjo? Koliko vode dodam v vegansko lazanjo? Ukaži mi, kaj lahko nadomesti, živila živalskega, izvora v veganski lazanji.